A munkahelyi biztonság és egészségvédelem önmagában is fontos, ahogy ezt Ön is hangsúlyozta, de lényeges szerepet játszik az egyenlő versenyfeltételek kialakításában is. Annál inkább feltűnő, hogy miközben a Bizottság éberen őrködik a gazdasági verseny egyenlő feltételei felett, hiányzik a jövőbe tekintő munkavédelmi stratégia. A helyzet, igaz, javuló tendenciát mutat, a számok legalábbis ezt mutatják, de nem megnyugtató. Különösen azért, mert a javulás nagyrészt a munkahelyek megszűnésének köszönhető.

A megfelelő munkavédelmi intézkedésekkel nagyban csökkenthető ez a kockázat. A munkahelyi környezet maga is változik ahogy az elnök asszony is említette az új technológiák bevezetésével, de a munkaerő struktúrájának következtében az elöregedéssel összefüggően növekszenek bizonyos típusú munkahelyi kockázatok is. Sok számot lehetne ezzel kapcsolatban fölsorolni, talán csak egyet emelnék ki.

Épp a mai hírekben olvastam, hogy otthon, nálunk Szlovákiában ismét ma történt egy ilyen munkahelyi baleset, halálos kimenetelű. Több ezren halnak meg évente munkahelyi balesetek következtében, és amit nagyon gyakran elfelejtünk, hogy a munkahelyi ártalom az még ennél is sokkal súlyosabb és sokkal elterjedtebb.

Igaz, van egy közös adósságunk is, és erről se feledkezzünk meg az anyasági szabadságra vonatkozó ILO egyezmény beemelése az európai jogrendbe sajnos közös kudarcunk. Mindezt figyelembe véve, szükségesnek tartjuk, hogy az Európai Bizottság terjesszen elő egy új stratégiát, a régi és új kockázatok csökkentése érdekében.